Die wesentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist ja eigentlich die Welche Konsequenzen ziehen wir aus der massenhaften Datenabsaugung, aus der unkontrollierten Überwachung, die stattgefunden haben?

Daher zwei ganz konkrete Vorschläge, wo ich bitte, sie zu unterstützen insbesondere diejenigen, die links im Hause sitzen.

Und das Zweite sind Investitionen in den Aufbau einer europäischen Spionageabwehr. Das heißt in die Kooperation der Dienste unter den Staaten, um Europas Forschung, Europas Industrie vor den Zugriffen von Spionagediensten aus Drittstaaten ob China, Russland, USA zu schützen. Das ist der Schutz des Wirtschaftsstandorts Europa, der Schutz der Arbeitsplätze, die wir hier brauchen. Das sollten wir machen.

Ich möchte auch an den Rat appellieren, hier endlich Schritte zu setzen, um diese Spionageabwehr aufzubauen!